Violul și violența sexuală împotriva fetelor, femeilor și copiilor au atins proporțiile unei epidemii în țările africane zguduite de război, în special în Congo, Somalia, Burundi și Liberia. Din păcate, nu doar țările aflate în conflict sunt caracterizate de rata masivă a violențelor acestea se manifestă pe scară largă chiar și în cele mai pașnice și democratice țări din lume. Este datoria noastră să ne concentrăm atenția și eforturile asupra pedepsirii celor care se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului, în paralel cu eforturile pentru îmbunătățirea siguranței femeilor, ca și pentru asigurarea asistenței corespunzătoare victimelor agresiunilor sexuale, de la ajutorul medical până la reintegrarea lor familială și socială. În final, aș vrea doar să amintesc evenimentele din cadrul Comisiei de dezvoltare, dedicate Zilei internaționale de combatere a violenței împotriva femeii și să îi mulțumesc comisarului De Gucht pentru prezența sa la aceste evenimente, pentru interesul arătat acestui subiect și, de asemenea, doamnei comisar Ferrero Waldner pentru prezența sa la această dezbatere.